Hvala za besedo, gospod, predsednik. spoštovani zbor. Gospod minister, najprej se vam zahvaljujem za odgovor na pisno, poslansko vprašanje, kjer ste mi odgovorili glede vzdrževanja nezalitega dela rudnika in monitoringa , ne pa glede sanacije rudarske škode v Idriji. Zaradi dolgoletnega rudarjenja je potrebno zavarovati območje neposredno nad rudnikom živega srebra v Idriji in obvarovati mesto Idrija pred posledico posedanja in drugimi posledicami, ki so nastale zaradi dolgoletnega rudarjenja in se odražajo v rudarski škodi, nastali v vplivnih območjih rudnika. Na podlagi Zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija in Zakona o rudarstvu, se izvaja dejavnost vzdrževanja nezalitega dela jame, monitoringa vplivnih območij ter sanacije rudarske škode. Zaradi stalnega posedanja zemlje nad rudarskimi rovi je potrebno stalno izvajati monitoring v skladu z Zakonom o rudarstvu, prečrpavati podzemno vodo v rovih in sanirati poškodovane stavbe. Zaradi preteklega izkoriščanja rudnin v rudnikih v zapiranju je potrebno vzdrževati ustrezno urbano okolje pred ostalimi posledicami preteklega rudarjenja, ki se odražajo v rudarski škodi in zdravstvenem stanju nekdanjih rudarjev. Spoštovani gospod, minister. Tako se glasi utemeljitev proračunske postavke, zapiranje rudnikov in sanacija rudarske škode v okviru državnih proračunov za leti dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset, zato vas sprašujem, koliko sredstev je v proračunih za leti dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset predvidenih za sanacijo rudarske škode v Idriji? Že v naprej se vam zahvaljujem za vaš odgovor. Hvala lepa. Hvala, gospod poslanec. Gospod minister, pet minut je vaših. Izvolite. Najlepša hvala ...